Țin să mi exprim, la rândul meu, solidaritatea cu Oleg Orlov și cu Centrul pentru Drepturile Omului Memorial pe care îl conduce, laureați anul trecut al premiului Saharov pentru gândirea liberă acordat de Parlamentul European. Condamnarea pentru calomnierea președintelui cecen și procesul intentat împotriva lui Oleg Orlov, care riscă acum ani de închisoare, întregesc revoltător o serie neagră de persecuții împotriva activiștilor pentru drepturile omului, din care cea mai dureroasă este răpirea și asasinarea Nataliei Estemirova, coordonatoarea din Cecenia a organizației Memorial. Țin să mi exprim protestul față de încălcările brutale și repetate ale drepturilor omului, justificate prin necesitatea combaterii terorismului, față de impunitatea celor vinovați de crime și abuzuri grave, precum și față de tolerarea de către autoritățile ruse a acestei situații ce afectează credibilitatea angajamentului lor pro democratic.